Señor presidente, en primer lugar, hay que hacer un análisis de lo que está ocurriendo en ese país africano, en Sudán desigualdad, violencia, falta de recursos en la población, falta de derechos humanos, ausencia de libertad de prensa, etcétera, etcétera.